Doamna președintă, stimate coleg, sigur, pot să fiu de acord că statele membre trebuie să și decidă soarta, dar cetățenii au drepturi. Ieri am asistat, dacă știți ultimele sondaje din Marea Britanie, vizavi de poziția cetățenilor și de faptul că au fost induși în eroare și că au fost mințiți că nu li se întâmplă nimic după Brexit, că rămân aceleași drepturi fără obligații.